virðulegi forseti ég ber hér fram tillögu til þingsályktunar um þjónustu heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja meðflutningsmenn að tillögunni eru flestallir þingmenn suðurkjördæmis tillagan hljóðar þannig alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að skipa vinnuhóp sem kanni möguleika á aukinni þjónustu heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja með tilkomu landeyjahafnar í því skyni að nýta betur þekkingu starfsmanna húsnæði og tækjakost stofnunarinnar með samstarfi við önnur sjúkrahús með tilkomu landeyjahafnar sem áætlað er að taka í notkun í júlí tvö þúsund og tíu og þeirra samgöngubóta sem henni fylgja er mögulegt að efla og stækka þjónustusvæði heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja með tillögu þessari er því lagt til að heilbrigðisráðherra verði falið að skipa vinnuhóp sem kanni sóknarmöguleika stofnunarinnar til þess að nýta betur þekkingu starfsmanna húsnæði og tækjakost með samstarf við önnur sjúkrahús á landinu í huga með slíkri samvinnu væri unnt að tryggja betur öryggi heimamanna og þá grunnþjónustu sem nauðsynleg er vegna landfræðilegrar stöðu vestmannaeyja auk þess gæfust möguleikar á aukinni þjónustu við íbúa nágrannasveitarfélaganna og aðra landsmenn í samstarfi við önnur sjúkrahús síðustu ár hefur orðið ákveðin þróun í átt að sérhæfingu í heilbrigðisþjónustunni þar sem einstök sjúkrahús hafa sérhæft sig á ákveðnum sviðum og er kjörið að skoða þar einnig heilbrigðisstofnun vestmannaeyja flutningsmenn telja könnun á sóknarmöguleikum heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja mjög brýna sérstaklega á tímum niðurskurðar og hagræðingar þegar nauðsynlegt er að leita allra leiða til þess að ná fram hagkvæmni og sparnaði sem og að nýta betur húsnæði tæki og þá víðtæku þekkingu sem starfsfólk býr yfir því telja flutningsmenn nauðsynlegt að vinna við þessa könnun hefjist nú þegar svo að unnt verði að nýta niðurstöðuna til aukinnar þjónustu og hagræðingar sem allra fyrst landfræðileg sérstaða vestmannaeyja og veðurfarslegar aðstæður gera það að verkum að nauðsynleg grunnþjónusta verður að vera á svæðinu á heilbrigðisstofnun vestmannaeyja fer fram mikil og fjölbreytt starfsemi tækjakostur húsnæði og þekking starfsfólks bjóða upp á meiri nýtingu en nú er

með tilkomu bakkafjöru um mitt ár tvö þúsund og tíu opnast möguleiki á að auka og tryggja þjónustu bæði við heimamenn og íbúa nágrannasveitarfélaganna kjósi þeir að nýta sér hana

á heimasíðu heilbrigðisstofnunar eru greinargóðar upplýsingar um það sem stofnunin býður upp á þar starfa eftirfarandi læknar lyflæknir skurðlæknir og svæfingalæknir á sólarhringsvöktum sem einnig er hluti af neyðarteymi sjúkrahússins þessir starfsmenn ásamt skurðhjúkrunarfræðingi eru kallaðir út þegar um bráðatilvik er að ræða á heilsugæslunni sjúkradeild eða skurðstofu fjórir heilsugæslulæknar starfa á stofnuninni og sinnir einn læknir vakt utan dagvinnutíma sjúkradeildin er blönduð með þrjátíu og fimm rúmum átján þeirra tilheyra öldrunarsviði og fjórir af þeim eru hvíldarrúm á hand lyf og bráðasviði eru sautján rúm á sjúkradeild fer fram almenn lyflækninga handlækninga og endurhæfingarþjónusta bráðaþjónusta er allan sólarhringinn auk þess sem sængurkonum og nýburum er sinnt þá fer fram kennsla sjúkraliðanema í verknámi þar sem lögð er áhersla á verkfærni og þjálfun á landsbyggðarsjúkrahúsi sem þarf að geta tekið á móti fjölbreyttum sjúklingahópi sjúkradeildin starfrækir dagdeild þar sem fram fer lyfjagjöf vegna krabbameinsmeðferðar bólgusjúkdóma sýklalyfja járngjafar blóðgjafar og fleiri deildin er vel tækjum búin og aðstaða sjúklinga góð þökk sé velunnurum sjúkrahússins sem gefið hafa tæki og húsgögn til deildarinnar á skurðdeildinni eru gerðar uþsb fjögur hundruð aðgerðir á á á þær eru framkvæmdar af skurðlækni sjúkrahússins og gestasérfræðingum svo sem háls nef og eyrnalæknum og bæklunarsérfræðingum sem dæmi um aðgerðir má og barnavernd starfandi er hjartateymi sem gerir áhættumat og sinnir forvörnum göngudeild fyrir sykursjúka er einnig starfrækt starfandi sjúkraþjálfarar eru nú fimm en auk þess búa í sveitarfélaginu að minnsta kosti tveir iðjuþjálfar og þrír aðrir eru í námi sjúkraþjálfarar sinna þjónustu og ráðgjöf til heilsueflingar bæði fyrir inniliggjandi sjúklinga og göngudeildarþjónustu sérhæfð endurhæfing er fyrir hjarta og lungnasjúklinga leikfimi fyrir gigtarsjúklinga og vatnsleikfimi fyrir ýmsa hópa í sundlaug vestmannaeyja í sjúkraþjálfun fer fram öflug þjálfun og almenn endurhæfing vegna ýmissa veikinda geisladeild er starfrækt á heilbrigðisstofnuninni þar vinna tveir geislafræðingar sem sjá um almenna beinamyndatökur lungnamyndir og áðan röntgenrannsóknir sneiðmyndatæki var gefið til sjúkrahússins nýverið og er það vel nýtt allur úrlestur sneiðmynda fer fram í reykjavík ágætlega búin rannsóknardeild sér um allar almennar blóð og meinefnafræðirannsóknir sýklarannsóknir og fleiri þau sýni sem ekki er hægt að mæla í eyjum eru send á rannsóknardeildir landspítalans við hringbraut eins og heyra má af upptalningu minni er heilbrigðisstofnun vestmannaeyja ágætlega tækjum búin og starfsemi þar mikil stofnunin þarf að geta sinnt margvíslegum verkefnum því að alls er óvíst að flugfært sé frá eyjum þegar slys eða sjúkdóma ber að höndum tilkoma lyfjablöndunartækis nemendatækis og komu gestasérfræðinga hefur sparað heilbrigðiskerfinu í formi ferðakostnaðar auk þess sem þetta er mikill sparnaður fyrir atvinnulífið og íbúa byggðarlagsins með þann tækjakost sem að framan greinir húsnæði og þekkingu er hægt að þjónusta mun fleiri en íbúa vestmannaeyjabæjar þá opnast líka möguleikar á að sérhæfa sjúkrahúsið og hafa verið nefnd sem gallblöðruaðgerðir og endurhæfing ýmiss konar það er verðugt verk að kanna til hlítar ekki hvort heldur hvernig hægt er að nýta betur þjónustu heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja í ljósi kröfu um hagræðingu og þeirra samgöngubóta sem verða við tilkomu hafnar í landeyjum tryggja þannig örugga og öfluga þjónustu við vestmann eyinga hagræði í heilbrigðiskerfinu og að auka þjónustu við aðra landsmenn ég vænti þess að þingmenn samþykki þessa þingsályktunartillögu og hvet heilbrigðisráðherra þegar samþykki liggur fyrir að bregðast skjótt við skipa fljótt og vel í